Het is jammer om te zien dat net die mensen teleurgesteld zouden worden door de Europese Unie. Europa is namelijk van plan nieuwe regels in te voeren voor podiumverlichting in theaterproducties, maar zelfs de nieuwste verlichting zou aan die regels niet kunnen voldoen. Dat kan toch niet. Cultuurcentra die continu investeren in nieuwe, duurzame, meer groene apparatuur, die zouden wij moeten belonen in plaats van te bestraffen.

Ik ben alvast bijzonder blij dat dat amendement met een ruime meerderheid is goedgekeurd.